Sur le fond du débat, je dirais que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'après les paroles il y ait des actes, et c'est certainement la chose la plus difficile à faire. Sur la forme, je voudrais rappeler que l'exercice 2012 du semestre européen sera le premier à relever du cadre légal nouveau de la gouvernance économique renforcée. Afin de permettre une bonne information du Parlement, nous vous demandons instamment, Monsieur le Commissaire, que la Commission fournisse une évaluation détaillée de la mise en œuvre, par les États membres, des recommandations par pays. Le Conseil, pour sa part, doit expliquer publiquement sa position dans le cadre du dialogue économique avec le Parlement, lorsque cette position s'écarte significativement des recommandations et des propositions de la Commission. Bien évidemment, les États peuvent disposer d'une marge d'appréciation conforme au principe de subsidiarité. Le nouveau cadre légal prévoit que le Parlement doit être dûment associé au semestre européen afin d'accroître la transparence et la responsabilité des décisions prises, notamment à travers le dialogue économique tel qu'il est prévu par la législation secondaire pertinente. À cet égard, je souhaite, en terminant, rappeler les demandes formulées par le Parlement à l'adresse du Conseil et de la Commission dans sa résolution du 1er décembre 2011. Il importe de donner à cette résolution une réponse publique et précise. Il y va de la réalité et de l'efficacité du contrôle démocratique qui revient à ce Parlement.